samninginn og fella inn í samninginn tilskipun númer tvö þúsund og fjögur þrjátíu og níu um markaði fyrir fjármálagerninga eins og með fyrri ákvarðanir er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt fyrri tilskipun sem hér um ræðir tilskipun númer tvö þúsund og fjögur þrjátíu og níu er viðamikil tilskipun sem tekur á helstu grunnþáttum verðbréfamarkaða svokallaða innan evrópusambandsins sem miðar að því að evrópskur verðbréfamarkaður verði í fremstu röð í heiminum tilskipunin miðar meðal annars að styrkja innri markaði e s b á sviði fjárfestingarþjónustu þannig að leyfi til að stunda fjárfestingarþjónustu í einu aðildarríki veitir heimild til að stunda slíka þjónustu í öðrum aðildarríkjum eða eða án stofnunar útibús þá er fjallað um upplýsingagjöf fjárfestavernd og bestu framkvæmd það er að fjármálafyrirtæki skuli ná bestu niðurstöðu fyrir viðskiptavini sína einnig eru settar reglur um skipulega verðbréfamarkaði sem taka meðal annars til leyfisveitinga hæfi stjórnenda hagsmunaárekstra og upplýsingagjafar unnið er að innleiðingu tilskipunarinnar í viðskiptaráðuneytinu og er gert ráð fyrir að frumvarp þess efnis verði lagt fyrir alþingi á vorþingi ég legg til herra forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar